Domnule președinte, guvernul PSD condus de Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu a reușit să arunce România într un haos incomensurabil prin modificarea pe ascuns a Codului penal și de procedură penală. Grație guvernului PSD, România este astăzi pe cale să devină o țară e impredictibilă, nefrecventabilă, o țară în care investitorii vor avea rezerve să mai investească. Într un context politic extrem de complicat, când politicile externe se resetează și se creează noi axe din Europa până în America, ori din Africa până în Asia, guvernul PSD lasă România în afara jocului, și, aș putea spune, în voia sorții. Apreciez că se impune emiterea de îndată a unei ordonanțe de urgență prin care să se abroge ceea ce s a adoptat în acest domeniu și mutarea dezbaterilor în parlament, unde decizia trebuie să fie luată doar în urma consultării tuturor factorilor și instituțiilor implicate, dar și a celor cu expertiză în domeniu.